Domnule președinte, sistemele de navigație prin satelit au atins toate aspectele vieții, începând cu navigația rutieră, o aplicație deja familiară pentru majoritatea cetățenilor. Galileo va funcționa independent de alte sisteme, contribuind astfel la autonomia strategică a Uniunii. Patru sateliți sunt deja pe orbită, alți 18 vor fi în 2014, iar constelația completă va număra 30 de sateliți.

2014. EGNOS, sistemul de amplificare a semnalelor satelit, furnizează deja servicii importante. El va conferi o mai mare precizie semnalelor emise de sateliții Galileo și va face ca aceste semnale să corespundă cerințelor unor aplicații critice, cum ar fi localizarea de urgență, aterizarea aeronavelor, agricultura de precizie. Un număr mare de sectoare economice, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia utilizează din ce în ce mai mult sisteme de radionavigație prin satelit. Autoritățile publice pot beneficia, de asemenea, de Galileo și EGNOS în diverse domenii, cum ar fi serviciile de urgență, poliția, gestionarea crizelor sau gestionarea frontierelor. Dezvoltarea utilizării radionavigației prin satelit va aduce avantaje enorme economiei Uniunii, nu doar prin creșterea pieței spațiale, ci mai ales prin dezvoltarea pieței din aval pentru aplicații și servicii. Se vor crea și avantaje indirecte, ce decurg din apariția unor aplicații în alte sectoare. Se vor crea noi locuri de muncă în întreaga Uniune și se vor deschide noi orizonturi și oportunități de afaceri pentru producătorii de aplicații, pentru furnizorii de servicii și pentru cercetători. În primii douăzeci de ani de operare, se estimează că Galileo și EGNOS vor genera beneficii socioeconomice cumulate în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Am propus o defalcare a bugetului pentru reducerea costului și pentru un mai bun management financiar activități legate de segmentul spațial, activități legate de segmentul serviciilor de la sol și de furnizare a serviciilor Galileo, activități de exploatare a sistemului EGNOS, respectiv activități legate de gestionarea programelor.

Sprijinul necesar pentru aplicații a fost estimat la circa 300 de milioane de euro, din care circa 150 de milioane pentru promovarea utilizării aplicațiilor și adoptarea tehnologiei EGNOS pe tot cuprinsul Uniunii și alte circa 150 de milioane pentru cercetare și dezvoltare. Au fost alocate 100 de milioane în cadrul acestui regulament pentru dezvoltarea aplicațiilor, restul fiind prevăzut în cadrul Horizon 2020. Comisia Europeană a încredințat GSA sarcina de a promova aplicațiile și serviciile de navigație prin satelit. Întrucât piața aplicațiilor va avea un rol crucial pentru viitorul economiei Uniunii, am solicitat agenției un plan de acțiune clar și cuprinzător de dezvoltare a acestei piețe. Nu în ultimul rând, evidențiez rolul bunei guvernanțe pentru activitatea spațială a Uniunii și nevoia stabilirii de obiective și roluri clare pentru toate entitățile implicate Comisie, GSA, Agenția Spațială Europeană, agențiile naționale, precum și cele specializate. Pentru a asigura o exploatare eficientă, trebuie să ne asigurăm că toate aceste entități colaborează și funcționează pe termen lung și, în același timp, că rolul fiecăreia dintre ele este clar stabilit.